Madame la Présidente, chers collègues, il y a maintenant dix ans que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, pour la première fois de son histoire, une résolution mettant en exergue la situation spécifique des femmes en situation de guerre ainsi que leur rôle dans la résolution des conflits. Or, dix ans après cette résolution, des milliers de femmes se font encore violer aujourd'hui dans les pays en guerre, comme au Congo, par exemple. J'ai moi même amplement dénoncé l'impunité dont bénéficiaient les auteurs de ces atrocités, et ce depuis de nombreuses années. De plus, ces barbaries sont commises alors que les forces des Nations unies sont parfois, et souvent même, sur le terrain. Je pense que nous manquons cruellement d'ambition politique et de financements adéquats.

améliore l'efficacité dans tous les secteurs. Nous devons mettre fin à l'impunité dont bénéficient trop souvent les auteurs de violences contre les femmes et instituer une procédure adéquate de plainte à ce sujet. Nous devons aussi augmenter les ressources financières au sein des institutions européennes pour le travail sur le genre et les droits humains, notamment pour mettre en œuvre les mécanismes et évaluer les progrès de l'Union européenne.

le ministre Chastel, que des efforts ont été faits, notamment par l'échange de bonnes pratiques ou à travers la participation à une task force. De plus, dix États membres ont désormais un plan d'action national.

Sachez enfin que je place beaucoup d'espoir dans le futur service pour l'action extérieure. Je souhaite qu'il comporte une participation égalitaire des femmes et des hommes, en particulier sur le terrain. Nous ne devons jamais mettre de côté l'importance des femmes dans la résolution des conflits ni la nécessité d'installer une communication basée sur la confiance entre les forces des institutions internationales et les populations sur le terrain.